Cañete Bitzos Úr, Ön vasárnap hajnalban azt mondta, hogy ma ünneplünk, de holnap cselekednünk kell. Mára már két nap is eltelt azóta a nyilatkozat óta, és egyetértünk abban, hogy eljött az ideje a cselekvésnek. Ez azonban az EU számára is nagyon fontos, és sürgető feladatokat jelent. Mindazt, amiben Párizsban megállapodtak a tárgyaló felek, azt le kell fordítani az Európai Unió saját klímapolitikájára.

De ugyanígy az ötévenkénti felülvizsgálati mechanizmust is át kell ültetni az európai szabályozásba, pl. az ETS tekintetében, ahol szükség lesz hasonló mechanizmusok bevezetésére. És a végrehajtás kérdése kulcskérdés, nemcsak Párizs esetében, hanem az Unió klímapolitikája tekintetében is.